um lagagildi sjötta viðaukasamnings við aðalsamning milli ríkisstjórnar íslands og alcan holding switzerland um álbræðslu við straumsvík viðaukasamningurinn var undirritaður fimmta mars og með honum er gerð sú breyting að allar sérreglur í aðalsamning um skatta og gjöld til ríkis og sveitarfélaga eru felldar niður og skýrlega kveðið á um að álbræðsluna í straumsvík skuli skattleggja samkvæmt almennum reglum eins og þær eru á hverjum tíma gildistaka þessara breytinga miðast við fyrsta janúar tvö þúsund og fimm aðalsamningurinn milli ríkisstjórnar íslands og swiss aluminium ltd um álbræðsluna í straumsvík var staðfestur á alþingi með lögum númer sjötíu og sex nítján hundruð sextíu og sex við þann samning hafa síðan verið gerðir fimm viðaukasamningar sem hafa verið staðfestir af alþingi í fimmta viðaukasamningnum sem var undirritaður þann sextánda nóvember nítján hundruð níutíu og fimm og veitt var lagagildi með lögum númer hundrað fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og fimm bættist við nýtt ákvæði það er grein þrjátíu og þrjú núll þrjú þar sem ísal er heimilað að ákveðnum skilyrðum uppfylltum að velja þann kost að lúta almennum íslenskum skattalögum þessa heimild nýtti félagið sér á árinu tvö þúsund og þrjú og í framhaldi af því hófust viðræður um það hvernig staðið skyldi að breytingunni þessar viðræður lágu niðri á tímabili en um sumarið tvö þúsund og sex var þráðurinn tekinn aftur upp og vinna hafin við gerð viðaukans sem lauk með undirritun hans þann fimmta mars síðastliðinn samningurinn var undirritaður með fyrirvara um samþykki alþingis enda segir að svo skuli gert í fimmtugasta og fyrstu grein aðalsamningsins í þessum samningsviðauka eru allar sérreglur og undanþágur um skatta og opinber gjöld sem gilda um starfsemi álversins í straumsvík felldar út úr aðalsamningnum auk þess eru gerðar nokkrar smávægilegar breytingar á honum sem annaðhvort leiða beint af skatta og gjaldabreytingunni eða snerta hana mjög í fyrsta lagi verður sú grundvallarbreyting að öll ákvæði um framleiðslugjaldið eru felld út úr aðalsamningnum framleiðslugjaldið hefur alcan greitt í stað tekjuskatts og fasteignaskatts og raunar fleiri skatta og gjalda sem nú hafa verið felldir niður framleiðslugjaldið skiptist annars vegar í fyrirfram greitt framleiðslugjald sem félagi greiðir óháð afkomu hins vegar afkomutengt framleiðslugjald sem er þrjátíu og þrjú prósent af gjaldstofni í stað framleiðslugjaldsins er félaginu gert að greiða tekjuskatt og fasteignaskatt samkvæmt almennum reglum á hverjum tíma í öðru lagi eru felldar brot allar sérreglur um tolla aðflutnings og útflutningsgjald og um virðisaukaskatt og félaginu í staðinn gert að greiða þessi gjöld samkvæmt almennum reglum á hverjum tíma í þriðja lagi eru felldar brott sérreglur um gjaldtöku fyrir höfn hafnarmannvirki leyfi til byggingar og reksturs bræðslunnar og félaginu gert að greiða þessi gjöld samkvæmt almennum reglum í fjórða lagi er kveðið á um það að ágreiningur um málefni sem varðar hvers konar opinber gilda skuli bera undir íslensk stjórnvöld og dómstóla eftir þeim reglum sem um slíkar deilur gilda með þessu er því vikið frá þeirri reglu sem gildi í aðalsamningum um að ágreining skuli bera undir gerðardóm í fimmta lagi er kveðið sérstaklega á um það hvernig gera skuli upp fyrir þann tíma sem er liðinn það er frá fyrsta janúar tvö þúsund og fimm gengið er út frá því að viðkomandi stjórnvöld leiðrétti það sem leiðrétta þarf samkvæmt gildandi reglum á viðkomandi sviði þannig verði skattar lagðir á félagið af skattstjóranum í reykjanesumdæmi gegn framlagningu skattframtals það er sérstaklega kveðið á um framtalsfresti og kærufresti enda þeir liðnir vegna rekstrar ársins tvö þúsund og fimm þá er líka gert ráð fyrir því að tollstjórinn í reykjavík ákvæði tolla og hafnarfjarðarbær fasteignaskatta hafnarfjarðarbær hefur á grundvelli sérstaks samkomulags við ríkissjóðs fengið hluta af framleiðslugjaldinu sú hlutdeild hefur miðast við útflutt tonn af áli með undirritun sjötta viðauka er svo gengið út frá því að það verði horfið frá þessari skiptingu enda miðar breytingin að því að fyrirtækið greiði alla skatta og öll gjöld samkvæmt almennum reglum í sjötta lagi er eins og áður segir gerðar nokkrar breytingar á aðalsamningnum sem tengjast skatta og gjaldabreytingunni þannig eru til dæmis sérreglur um meðferð gjaldeyris felldar út og ákvæði um aðferðir til að koma í veg fyrir tvísköttun færð til þess sem segja má að sé nútímahorf í stuttu máli má lýsa efni sjöttu viðauka þannig að með honum séu allar sérreglur og allar undanþágur um skatta og gjöld felldar brott og í staðinn verði alcan gert að fylgja almennum reglum eins og þær verða á hverjum tíma án nokkurra undantekninga virðulegi forseti ég gert til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar